Gospodine predsjedniče, uvažavam vašu odluku, ali čini mi se da su neki govornici iza mene zatražili riječ, a ja sam samo htio prenijeti poziv na solidarnost građana iz Sisačko moslavačke županije, Karlovačke županije i Gorskog kotara koje smo kolega Plenković i drugi kolega